Naš cilj je do konca leta, je pa seveda to oziroma usklajujemo to tudi z občinami, da bo stvar res, bom rekla, zapisana tako, da jo bomo vsi skupaj lahko izvajali, ampak še enkrat, to seveda velja za vse, nove projekte, ki bodo deležni zapor. Za nazaj se na žalost stvari ne da spreminjati, se pa zavez zavedam in to sem povedala tudi odgovornim na ministrstvu, da pri tem projektu ni šlo vse tako, kot bi moralo biti - še več, kasneje smo ugotovili, da je tudi v projektu oziroma dokumentaciji, predvidena, celotna zapora in ni bilo tako, kot so komunicirali z javnostjo v Kranju, da bo to samo delna, delna zapora, tako da, tudi pri nas, na ministrstvu bo določene stvari potrebno bolj podrobno in natančno urediti.